Y si salvamos ese obstáculo, imagínense ustedes que tenemos los veintisiete que tomar el mismo menú.

Esta metáfora, que surge de alguien que está en régimen de adelgazamiento, señor Presidente, ilustra bien lo que es, en estos momentos, la Unión Europea y lo que hace el Tratado de Lisboa lo más importante a mi juicio, que es suprimir la unanimidad. Porque si todos los que hemos hablado aquí queremos que la Unión Europa funcione, que sea eficaz, que tenga valor añadido para la gente, lo primero que hay que hacer es sustituir la unanimidad por unos requisitos de mayorías supercualificadas.

Además, gente que no va a estar nunca en el Consejo de Ministros. Pero, ¿por qué creen que se defienden mejor sus intereses desde el Consejo de Ministros y no desde este Parlamento, donde ellos están presentes y pueden votar? Tampoco entiendo, señor Presidente, por qué algún colega ha dicho que lo que quiere es sacar a su país —y es legítimo— de la Unión Europea.

Ahora, eso sí, hay que tener la valentía y la ambición de decirle a su pueblo que hay que salir de la Unión Europea. Y eso también me gustaría verlo. En suma, señor Presidente, yo creo que con el resultado del referéndum irlandés estamos completando el proceso.

Y no tengo ninguna duda porque el que se negara a firmar lo que han aprobado las Cámaras que le han elegido, el que se negara a firmar el Tratado, equivaldría a que la Reina de Inglaterra dejara de firmar una ley de Westminster. Eso no es posible. Y yo estoy seguro, además, de que alguien tan patriota como el señor Klaus no quiere ver a su país en una crisis constitucional interna. Yo, por tanto, señor Presidente, creo que este momento es un momento de aunar fuerzas, de darnos cuenta de que el mundo no nos espera a los europeos y de que, o los europeos nos unimos y mantenemos posturas constructivas en torno a los problemas que tienen en estos momentos nuestros ciudadanos, o Europa, como potencia, desaparece del mapa.